Kryzys ten objął także kraje europejskie, choć w różnym zakresie i formie. Kadencji, której koniec przypada na poważny kryzys polityczny, naruszający bezpieczeństwo w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, dotyczy to Ukrainy i działań Rosji. W obu sytuacjach kryzysowych Unia Europejska wykazywała i wykazuje dużą aktywność, to dobrze. Ale nie można nie postawić pytania o naszą skuteczność i jakie wnioski wypływają na przyszłość. Choć te kryzysy są różne, mają inne przyczyny, to do ich przezwyciężenia jesteśmy słabo przygotowani.